Señora Presidenta, quiero manifestar en primer lugar mi alegría por ver por fin reunidos a todos los actores de este procedimiento de aprobación de la gestión. Con especial énfasis doy la bienvenida al señor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas, y al señor Becsey, representante de la Presidencia húngara, además de, por supuesto, al Comisario Šemeta.

El acuerdo de caballeros sirvió para el siglo pasado, pero sus bases han cambiado radicalmente.

De ahí que saludemos los esfuerzos que ambas instituciones están realizando —la nuestra, bien representada por el señor Welle—, con el objetivo de dotarnos de un procedimiento propio del siglo XXI, de unas instituciones que deben ser transparentes y responder a las expectativas de los ciudadanos europeos.

Terminaré manifestando mi preocupación por las incidencias e irregularidades observadas en la gestión del Comité Económico y Social Europeo, institución que me parece esencial a nivel europeo, como ámbito de opinión de consenso institucional entre los tres pilares de nuestra vida productiva y económica, tan necesarios en este periodo de crisis, razón esta suficiente para exigir por lo tanto que su gestión administrativa sea tan impecable como la del resto de las instituciones. De ahí que, ante la decisión de la OLAF de abrir diligencias de investigación, así como ante la reciente sentencia del Tribunal General anulando la convocatoria para proveer la plaza de Secretario General del CESE, mi Grupo se plantee claramente solicitar el aplazamiento hasta dar la oportunidad al Comité Económico y Social para que presente a este Parlamento un plan o estrategia para superar la situación actual de opacidad e irregularidades continuadas, que revelan la necesidad de un cambio urgente.